Panie Przewodniczący! Chciałbym zaznaczyć, że popieram wyrażenie zgody przez Parlament Europejski na zawarcie umowy między Unią Europejską i Australią. Wydaje mi się to naturalne, ale chciałem podkreślić wagę tej sprawy żyjemy bowiem w bardzo niepewnych czasach. Stany Zjednoczone chyba po raz pierwszy w historii powodują swoją polityką, że odczuwamy niepewność, co do ich przywództwa, jeżeli chodzi o demokratyczny ład na świecie. Rośnie siła Chin, Rosja ponownie wchodzi na ścieżkę polityki, która burzy ład na świecie, dlatego Unia Europejska powinna i musi zawierać kolejne porozumienia z państwami z ważnymi państwami na świecie. Australia należy do takich państw także, między innymi, ze względu nie tylko na swoją siłę i wagę, ale także położenie geograficzne.